Ich habe eine Frage an den Vertreter des Rates.

In der ersten Entschließung haben wir die Aufnahme der Verhandlungen über ein Investitionsabkommen mit China begrüßt.

Wir sind uns sicherlich einig über die Ein China Politik. Aber gerade weil wir uns da einig sind, wäre es doch sinnvoll, nicht mit einem Teil alleine zu verhandeln und den anderen Teil links liegen zu lassen.